Signor Presidente, signora Ashton, la politica di difesa dell'Unione europea oggi è più che mai strettamente collegata alle politiche di sicurezza e di cooperazione nei confronti dei paesi terzi. Oggi potremmo forse in qualche misura affermare che il rischio di bombardamento appare

L'unica via rimane senz'altro quella della soluzione politica, del dialogo, salvaguardando sia i diritti dei civili in Siria così come quelli dei profughi già